Weiteres Beispiel Auf der nächsten Seite wird unter dem Titel Religionsfreiheit allgemein auf die Blasphemiebestimmungen in bestimmten Ländern verwiesen. Aber dort, wo Tausende und Zigtausende Christen vor der Auslöschung ihrer uralten christlichen Gemeinschaften stehen etwa im Irak, etwa in der Türkei, in Nigeria, oder auch in Syrien wird das mit keiner Silbe erwähnt.

Als dritten Punkt rufe ich die heutige Debatte zum Estrela Bericht wieder in Erinnerung, etwa Ziffer 118, wo in Wirklichkeit versteckt sogar noch Abtreibung gefordert wird, und das Menschenrecht des Ungeborenen auf Leben wird mit keiner Silbe angesprochen.